Óriási összegekről van szó, és ugye magyarként, aki itt már megszokta azt, hogy állandó védekező pozícióban kell lennie, automatikusan az jutott eszembe, hogy ha itt ilyen óriási számok vannak, és egyértelműen leírja a jelentés, hogy minden ország érintett, akkor miért pont Magyarországgal foglalkoznak állandóan ezzel a kérdéskörrel, korrupcióval, satöbbivel kapcsolatban is. Aztán viszont az is eszembe jutott, hogy de jó lenne, hogy ha nem kellene állandóan védekeznünk, hanem valóban elkezdhetnénk foglalkozni a saját ügyeinkkel, és korrigálni azokat a hibákat, amik kétségtelenül vannak az én hazámban, például az európai uniós eszközök felhasználásával. Itt lenne az ideje, hogy ennek a háborúskodásnak vége legyen, és végre tudjunk valóban ilyen dolgokkal foglalkozni.